Insofern ist es richtig und wichtig, dass wir die Industriepolitik zum Mittelpunkt der politischen Arena machen. Das heißt zum einen, dass wir erwarten, Herr Kommissar, dass wir auch die Integration der Industriepolitik so gestalten können, dass sie zum Mittelpunkt der Gesetzesinitiativen der Europäischen Union wird.

Im Gegenteil, wir müssen ausgehend von den strategischen Interessen einer nachhaltigen Industriepolitik die anderen Politikbereiche definieren.

Deswegen möchte ich Sie in der Tat bitten und das haben wir in dem Bericht auch formuliert den Artikel 173 Absatz 2 zu nutzen, um die Industriepolitik stärker mit den Mitgliedstaaten zu koordinieren, damit wir wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Dazu gehören natürlich auch einige inhaltliche Schwerpunkte,

Nur zu sagen, das ist wichtig, reicht nicht. Wir müssen handfeste Gesetzgebung auf den Weg bringen, um die Ressourcenproduktivität deutlich zu steigern.

Ein Letztes in diesem Zusammenhang Innovation und Ressourcenproduktivität kommen nicht von allein, sondern hängen auch von den Kolleginnen und Kollegen, die das mitgestalten, ab. Deswegen gehört zu einer vernünftigen Industriepolitik Qualifikation und Teilhabe der Beschäftigten.